gibt es keine Kaufkraft, und wenn es keine Kaufkraft gibt, dann gibt es Armut für alle. Wir sehen das in Nordkorea Wenn die Grenzen dicht sind, Diktatur herrscht, dann leiden die Menschen Hunger und die Armut ist dort bitter. Man kann sich das anschauen, wie es den Menschen geht, wenn wir keinen Handel treiben.

Toleranz gehört dazu, zuhören zu können, wo unsere Partner Probleme im Handel mit uns sehen, und dass wir auch Standards setzen, die für beide Seiten nützlich sind.

Wir wissen, dass Militär in der Regel genau den Gegenauftrag hat, lose lose beide Seiten verlieren, wer am meisten verloren hat, ist der Loser. Nein, Politik heißt etwas anderes Wir wollen gewinnend sein für unsere Menschen, wir wollen die Kaufkraft stärken, wir wollen Arbeitsplätze schaffen, nicht nur in Europa, sondern vor allem in den ärmsten dieser Länder, und dazu kann die WTO einen wesentlichen Beitrag leisten. Die Streitbeilegung ist natürlich etwas Substanzielles. Wir wollen mit der Rechtsstaatlichkeit, mit den Rechtsetzungsmaßnahmen für beide Seiten faire Bedingungen schaffen. Ich glaube, das ist in der Zukunft das Entscheidende.